Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente de la commission du développement, je suis évidemment très conscient que, dans ce type de débat, on va nécessairement assister à une série de discours répétitifs.

Je crois que c'est important que l'on répète à l'envi ce consensus fort que le Parlement européen se doit de fonder, avec la Commission d'ailleurs.

Tous les secteurs sociaux des pays pauvres vont se trouver confrontés à une hausse importante des besoins sociaux, notamment, et des services, et à une diminution très sensible de la croissance. De ce point de vue là d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, Monsieur le Commissaire, que vous ayez fait allusion à la nécessité de répondre de manière beaucoup plus flexible à ces besoins et, je pense que vous le savez, j'ai toujours été un grand défenseur, là où c'était possible évidemment dans des conditions de contrôle suffisantes j'ai toujours été un grand défenseur de l'aide publique et de l'aide directe, soit directe ou sectorielle, mais de l'aide budgétaire. Je crois qu'il y a un effet d'appropriation, un effet de respect aussi, beaucoup plus grand, et cela donne des moyens aux États. Malgré tout cela, j'observe que le G20 n'a pas abordé la réforme des institutions financières internationales je pense à celle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale pour mieux prendre en compte l'intérêt des pays pauvres du sud.

Le véritable défi, Monsieur le Commissaire, vous l'avez bien perçu, évidemment, cela va être de forcer les États membres à respecter leurs engagements de

Or, plusieurs pays européens cela a déjà été dit ont annoncé des réductions draconiennes.

J'aimerais avoir votre point de vue sur toute une série de considérations. J'ai entendu votre réaction positive par rapport au fonds de vulnérabilité que la Banque mondiale se propose de créer.

La question de la gouvernance internationale, on en a parlé. Une question aussi, je crois, sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est évidemment l'aide au commerce. Je suis un chaud partisan contrairement à d'aucuns, je le sais des accords de partenariat économique, à condition évidemment de tenir compte de la situation spécifique, d'introduire des périodes de transition et, surtout, à condition que les États européens respectent leur engagement de ce fameux milliard d'euros par an pour aider le commerce.